Prin acțiuni de intimidare din partea guvernanților, gen decretarea campaniilor de presă de vulnerabilități la adresa siguranței naționale, prin acțiunea Guvernului României de a i obliga pe toți angajații din media, prost plătiți, la plata unor impozite suplimentare și, de asemenea, un alt aspect, sesizat și de Secretarul General al Federației Europene a Jurnaliștilor, Aidan White, citez Jurnalismul în România este sub asediu din cauza problemelor economice ale țării și a lăcomiei angajatorilor.